Monsieur le Président, chers collègues, vous voilà désarçonnés par le virage géopolitique turc. La plupart d'entre vous étaient de chauds partisans de l'entrée de la Turquie dans l'Union. Vous avez rêvé d'une Turquie qui n'a jamais existé, vous êtes en face de la réalité de la Turquie.

Erdogan, l'homme des milliers d'épurations politiques, l'homme des éliminations sans procès, l'homme des Kurdes sous les bombes, du soutien à Daech. Il faut parler à la Turquie de manière franche et ferme. C'est ce qu'a compris la Russie avec une action stabilisatrice au Proche Orient. Pour cela, il faut arrêter les négociations d'adhésion, sinon votre Parlement légitimera de faux espoirs et donnera son soutien au satrape Erdogan. Arrêtez de négocier, avec vos milliards d'euros, l'adhésion de la Turquie.